Leider ist es nicht in jedem Fall so. Es ist immer wieder zu betonen, dass EU Förderungen kein Geschenk sind, sondern Investitionen. Wenn die Betrugsbekämpfung nicht funktioniert, dann ist das, wie gesagt, sehr bedauerlich, und bei manchen Mitgliedstaaten ist es leider so. Es wird wirklich Zeit, dass die Mitgliedstaaten sich besser austauschen, dass sie voneinander lernen und dass sie sich auch der neuen technologischen und digitalen Möglichkeiten bedienen, die wir ja jetzt haben.

Euro werden von den Ländern ausgegeben.

Die öffentlichen Stellen haben gerade mal einen Betrugsfall gemeldet, private Stellen 18. Wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann bin ich eigentlich sehr dafür und begeistert, dass wir so ein Programm auch endlich einmal aufgesetzt haben, und wir müssen es auch durchführen, und dazu brauchen wir ganz dringend die Unterstützung der Mitgliedstaaten. Mit dem Steuergeld muss sorgsam

Nachlässigkeiten können wir uns auf gar keinen Fall erlauben.